Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Zdaj, jaz sem zdaj večino časa sem bil v razpravni dvorani, se tudi naužil neslanosti, predvsem z levega pola, tega parlamenta, bi pa želel takoj odgovoriti gospe Sukič, ki je, citirala, kardinala iz Vatikana, ni se pa spomnila seveda tudi na drugega verskega voditelja Dalajlamo. Ta jaz mislim, da je po razumel in srcu eden izmed najbolj avtoritativnih, ljudi na tem svetu, ki pa je rekel, da Evropa pripada Evropejcem, tako da zdaj, če že navajate, cerkvene dostojanstvenike, dajte iti k nekim, ki jih spoštuje ves svet in so tudi Nobelovi nagrajenci. Zdaj, govorilo se je, da individualni pristop ni možen, da je to treba urediti z drugimi državami in pa glejte, Italija in Madžarska sta to super rešili. V Budimpešti so za božične praznike ljudje hodili po božičnih stojnicah povsem, neovirano, veselo, medtem na drugi strani, ne tako daleč, v Strasbourgu, so ljudje umirali, so ljudje umirali pod morilskimi kroglami, teroristov, tako da individualni pristop je seveda možen. Tudi Italija, Salvini poglejte, kaj je naredil, se stvari izboljšujejo. Zdaj pa mi dovolite, da se kot pravnik dotaknem seveda teh pravnih aspektov globalnega sporazuma. Zdaj, Vlada Republike Slovenije je na zadnji seji OZP-ja, tudi gospod Čurin sta govorila, ne, to mantro, da ne gre za pravno obvezujoč dokument. Glejte, ni res, ni res. Še vaši pravniki, vaši pravniki z vaše politične oziroma ideološke hemisfere, kot je Vasilka Sancin, vas negirajo. Glejte, kaj gospa Sancin dejala, petnajstega novembra dva tisoč osemnajst: "Če se bodo države v praksi držale določil v dogovoru in jih jemale kot tudi kot neko obveznost, je lahko dogovor podlaga za nastanek norm običajnega mednarodnega prava." S tem se bo verjetno tudi gospod Brglez, strinjal: "Ki izhaja iz prakse držav in njihove pravne zavesti. V tem primeru bo dogovor postal mednarodnopravno zavezujoč." To je rekla gospa mednarodna pravnica, Vasilka Sancin, dajte se potem medsebojno pogovoriti o tem, pa pol idite v, z usklajeno, z usklajeno, dikcijo, da, to ni oziroma je pravno obvezujoče. Jaz mislim, da je. Ker ta splošna praksa se namreč že izvaja, že teče. To je neizpodbitno dejstvo. Zdaj ... Vlada Marjana Šarca pa še vedno trdi, da to ne bo nikoli pravno zavezujoč. Že postaja, dragi moji, že postaja. In kaj je še najhuje, da smo tu že večkrat danes slišali, da na podlagi tega dokumenta se bojo v tem hramu demokracije na to sprejemali drugi zakonski akti, ki seveda še bojo krepili to siceršnjo promigrantsko naravnano politiko vladajočih. Glejte, zdaj tisoč devetsto triinšestdeset evrov, koliko, spominjamo, vas, da je strošek na enega migranta, to je dejstvo. Dejstvo, izraženo s strani računskega sodišča in je trikrat več od minimalne, minimalne slovenske plače, ki je bila s prvim prvim, zdaj skorigirana šeststo sedeminšestdeset evrov. S tem, da za razliko naši ljudje za teh šeststo sedeminšestdeset evrov garajo, ne, hodijo v službo, migranti, jaz vam na svojem, mariborskem primeru povem, ko gledam, te, migrante iz, Eritreje, pohajkujejo po Mariboru, ne primejo se nobenega dela, in to enostavno ni pravično do naših slovenskih ljudi. Zato tukaj ne govoriti o strošku tega posvetovalnega referenduma, saj kolegi so vam povedali: "Dajmo ga združiti z evropskimi volitvami In tega stroška tako rekoč ne bo. Ne, pa po drugi strani je pa šlo na stotine milijonov evrov za te, ilegalne migracije. Zdaj, dotaknil bi se rad, tudi termina "množičnost migracij". Glejte, zunanji minister Miro Cerar je govoril, da ne gre o množičnih, migracijah govoriti. Kako da ne? Lanskoletna številka devet tisoč ilegalnih prehodov naše meje, ne, dejansko dokazuje, da ta toliko ne pojenjuje, ampak se povečuje, ne, za razliko od leta dva sedemnajst za petkrat. Za petkrat. Seveda da ne govorimo o ekstremnih, ekstremno množičnih migracijah, ki so se zgodile v letu dva tisoč petnajst. Ampak glejte, da imate neki plastični primer, devet tisoč teh zaznanih ilegalnih migracij, v praksi jih je seveda še tako več. Kolega Grims je govoril, kaj poročajo italijanski, italijanski, mediji o tem. Ampak devet tisoč, številka devet tisoč to je populacija Vrhnike, Logatca in Postojne. Zdaj si pa zamislite, toliko ljudi gre vsako leto ilegalno čez našo mejo kot tri trije slovenski kraju, ki sem zdaj navedel. Zdaj. Ne, kriminalne združbe, kot, vaš minister govori, kriminalne združbe imajo verjetno ta podatek, koliko jih pa dejansko spravijo prek mej, ampak seveda tega verjetno ne želite oziroma ne boste detektirali. Kolega Grimsa bi rad podprl pri njegovem izvajanju, ko govori o getoizaciji migrantov, ki prihajajo. Glejte, dajte si narediti uslugo, osmega, devetega aprila organizira državni zbor službeno ekskurzijo v Bruslju. Boste si šli pogledat evropski parlament. Jaz sem že bil nekajkrat tam. Sem pa tudi šel v Molenbeek, to zloglasno četrt, in tam boste na svoje oči videli, kaj gospod magister Grims govori, to so dejstva. Osemdeset procentov določenih področij Molenbeeka je dejansko muslimanskega prebivalstva, ki so od glave do peta zaviti, ki spoštujejo samo njihove običaje in navade in se požvižgajo, da se dejansko doma dva kilometra zračne linije od centra Bruslja. Pojdite si zdaj na tej ekskurziji osmega, devetega aprila pogledati Molenbeek v živo. Jaz sem si ga pogledal. Dve uri sem po tej, četrti hodil in vam moram vam reči, da človek dobi, občutek, da je dejansko na drugem planetu, ne. To ni evropska civilizacija. Dajte si na tej ekskurziji aprila to pogledati, da boste potem videli, da to niso, nekakšne nekakšne domislice, ampak to so, to so dejstva. In moram se še dotakniti, te, te, krilatice iz, globalnega sporazuma, da bojo migracije prinašale bogastvo, inovacije in trajnostni razvoj. Glejte, kot sem rekel, že v Molenbeek si lahko pogledate, da to gre dejansko za srednji vek, srednji vek, tako do obnašanja do žensk. Mimogrede vicekancler Strache, pa to se dogaja nekaj, kilometrov čez mejo, je zadnjič dejal, da samo v treh tednih so bile umorjene štiri ženske z migrantskim ozadjem, so bili ti kriminali početi. To je dejansko nekaj kilometrov stran od Maribora. Tako da, dodana vrednost socialnega kapitala, ki ga ti migranti prinašajo, je za zahodno Evropo, za razvito Evropo enaka ničli. Glejte, pletilci košar ali pa, vodiči kamel, ne, tukaj enostavno nimajo perspektive. To niso doktorji znanosti, niso niso zdravniki, niso inženirji, programerji. Tako da ti ljudje se bodo potem zaradi nezaposljivosti predali kriminalu, terorističnem dejanjem in tako dalje. Tako da, tukaj, bodite res pozorni, ko jih vabite na veliko sem, kajti ta druga krilatica, ko govori, da bodo kamele kmalu pile vodo iz Rena, se nam že zelo zelo bliža. Zdaj, za zaključek, ne, jaz vedno malce v šali sicer pravim, da ta naša zadnja klop tukaj je zadnja obrambna črta demokracije v tej hiši demokracije, zelo resno pa vam pravim, da je referendum zadnja obrambna črta demokracije, zlasti pri zadevah, ki so neposredno tičejo ljudstva. In dajte, prosim vas, predstavniki iz te leve strani, dajte slovenskemu ljudstvu to možnost, da se izrazi o tem, kajti menim, da če je brez te možnosti, slovenskemu ljudstvu ga prikrajšamo za usodno vprašanje, ki se v tem trenutku še ne kaže v tako kritičnih razmerah, kot je to v zahodu, ampak glejte, dajte pomisliti na svoje otroke. Saj imate tudi svoje otroke. Verjetno jim ne želite tega, kaj se dogaja v Strasbourgu, v, v kakšnih drugih državah, kjer prihaja do teh, tudi morilskih, situacij. In vlada Marjana Šarca je naredila eno veliko napako. Najprej, najprej je sprejela odločitev o tem, oziroma stališča o pristopu globalnemu sporazumu, potem je totalno ignorirala državni zbor, potem se je šele spomnila, da je treba ta dokument prevesti v slovenščino, ne, saj smo vendarle v Sloveniji, šele nato pa je začela ta dokument prevajati. Tako, da apel, apel podprite, podprite ta predlog, ki bo govoril o tem, da, Slovenija odstopa od tega, za naš narod, škodljivega, sporazuma. Hvala.